Vážená pani predsedajúca, aktuálny problém v oblasti regulovaných povolaní úzko súvisí s problematikou protekcionizmu a narúšania jednotného trhu pracovných síl, o ktorom na pôde nášho výboru v posledných mesiacoch veľa diskutujeme. Na jednej strane máme právo členských štátov regulovať tie povolania, kde si to podľa nich vyžaduje verejný záujem. Na druhej strane máme právo pracovníkov vykonávať svoje povolanie v ktoromkoľvek členskom štáte. Považujem preto za kľúčové, aby národná regulácia povolaní vždy zodpovedala princípom nediskriminácie a proporcionality. A aby členský štát jasne definoval verejný záujem, ktorý reguláciou sleduje. Som rád, že tieto princípy sú viackrát prízvukované aj v predloženej správe. Ako totiž vyplýva z oznámenia Komisie, na ktoré správa reaguje, členské štáty kladú aj také regulačné podmienky, kde by sme verejný záujem hľadali márne. Ľahko by sme však vedeli identifikovať protekcionistický záujem ochrany vlastného regulovaného trhu pred konkurenciou. Chcem preto týmto vyzvať aj Komisiu, aby ako strážkyňa zmlúv dodržiavanie princípu nediskriminácie a proporcionality od členských krajín aktívne vymáhala.